Respectarea drepturilor fundamentale ale omului ar trebui să fie un principiu universal valabil și să nu țină cont de țară sau religie. Deși Emiratele Arabe Unite încă au unele deficiențe în acest domeniu, au existat și progrese înregistrate în ultima perioadă. Aderarea în 2012 la Convenția ONU împotriva torturii și la Convenția privind condițiile decente pentru lucrătorii interni demonstrează voința lor de a continua reformele.

Sunt dovezi clare cu privire la atașamentul Emiratelor Arabe Unite față de valorile democratice și dorința acestui stat de a se alinia standardelor internaționale. Sigur că nu putem trece cu vederea abuzurile care au avut loc, însă în opinia mea ele sunt cazuri singulare, care vor deveni tot mai izolate pe măsură ce autoritățile vor continua reformele.